J'espère que le Conseil entendra les conclusions de notre rapport d'initiative.

Ce travail dépasse très largement des positions politiques convenues de tel ou tel groupe. Nous avons bien eu conscience que ce problème de l'égalité des citoyens est une valeur constitutive de la construction européenne. C'est une valeur constitutive de l'Europe sociale à laquelle nous travaillons, et donc personne ne peut tourner le dos. Nous avons ainsi travaillé à construire un consensus qui dépasse tous les clivages politiques. C'est pour cela que le débat politique d'austérité et politique de croissance est très largement dépassé quand nous sommes sur ce sujet là. Il nous faut, en effet, construire ensemble une égalité de salaire à l'embauche et une égalité de critères dans les recrutements.

Une question de carrière vient donc se greffer sur la question des salaires. La carrière plate des femmes fait que, à la fin de la vie professionnelle, les femmes gagnent à peu près 30 de moins que les hommes. Cela aboutit à un vrai problème politique, économique et social dans l'ensemble des États membres, puisque nous avons une vraie paupérisation des femmes. Enfin, la précarité des contrats, sur lesquels les femmes sont embauchées, conjuguée à la faiblesse des salaires, fait que, aujourd'hui, la crise entraîne un retrait silencieux des femmes du monde du travail. C'est tout à fait inadmissible dans l'Europe que nous voulons. C'est la raison pour laquelle le rapport préconise des critères communs de pilotage, au niveau de la Commission européenne et au niveau des États membres. Nous voulons que, aujourd'hui, et à travers des politiques correctives, et particulièrement à travers le Fonds social européen, cette situation d'inégalité sociale qui se creuse entre les hommes et les femmes soit stoppée, qu'il soit mis un terme à cet accroissement dans la crise